Fontos pillanat ez a mostani az európai demokrácia számára. Az Európai Parlament és mi, annak képviselői is, a kezdetektől azt mondtuk, javításra és egyszerűsítésre szorul az európai polgári kezdeményezés. Nem hagyhatjuk ugyanis figyelmen kívül az emberek Unióhoz intézett javaslatait. Így válhat csak az Unió a polgárok uniójává, ehhez pedig gördülékenyebb eljárásra és világosabb szabályokra van szükség.

Pár hónap leforgása alatt két ügyben is a kezdeményezőknek adott igazat az Európai Unió Bírósága az Európai Bizottsággal szemben. Két olyan uniós polgári kezdeményezés bejegyzéséről van szó, amelyek az európai őshonos kisebbségek jogainak védelmét erősítenék az úgynevezett minority safe pack ről és a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című kezdeményezésről.

A safe pack sikeres aláírásgyűjtése megmutatta, mennyire fontos ez a téma az európaiak számára, ugyanis a megköveteltnél jóval több aláírás jött össze.